Po obaleniu reżimu ich sytuacja wcale się nie poprawiła i nadal jest tragiczna wielu cudzoziemców, w tym kobiety w ciąży, małe dzieci i dzieci bez opieki, jest zatrzymywanych przez grupy paramilitarne i przetrzymywanych bezterminowo w nieludzkich i poniżających warunkach w ośrodkach zatrzymań lub bezpośrednio przez oddziały zbrojne. Władze Libii muszą zapewnić wszystkim cudzoziemcom, niezależnie od ich statusu imigracyjnego, ochronę przed przemocą, wyzyskiem, zastraszaniem i wykorzystywaniem. Konieczna jest ratyfikacja konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz wprowadzenie spójnego z prawem międzynarodowym krajowego prawa regulującego kwestię azylu i pracowników migrujących.